Zbyt często jednak zapominamy, że specjalnej uwagi ze strony w szczególności Unii Europejskiej wymaga sprawa wolności religijnej wszystkich mniejszości żyjących w regionie.

Najbardziej prześladowaną grupą są oczywiście chrześcijanie, którzy żyją tam od setek, czasem tysięcy lat, a mimo to radykalna część islamu chce ich usunięcia ze społeczeństwa. Na przykład w Iraku chrześcijanie nie mogą prowadzić szkół, budować kościołów ani wydawać książek.

Proszę, by nasza dyplomacja pamiętała o sprawie wolności religijnej chrześcijan na Bliskim Wschodzie, nie wyłączając miejsc, o których dzisiaj mówimy, we wszystkich działaniach, które podejmujemy w tym regionie świata.